ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer fjörutíu og fimm tvö þúsund og þrettán um breytingu á tuttugasta viðauka við e e s samninginn um umhverfismál og fella inn í samninginn tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og níu hundrað tuttugu og sex e b frá tuttugasta og fyrsta október tvö þúsund og níu um annan áfanga endurheimtar bensíngufu við eldsneytistöku fyrir vélknúin ökutæki á bensínstöðvum með tilskipuninni er stefnt að því að draga úr loftmengun og bæta loftgæði með því að draga úr losun bensíngufu út í andrúmsloftið í þeim tilgangi er í tilskipuninni kveðið á um skyldu til uppsetningar gufugleypa á bensíndælur á bensínstöðvum sem selja bensín umfram þau lágmarksmörk sem tilgreind eru í tilskipuninni skylda til uppsetningar gufugleypa á grunni tilskipunarinnar verður hins vegar fremur takmörkuð hérlendis þar sem árleg sala bensíns á stórum hluta íslenskra bensínstöðva er undir þeim mörkum sem kveðið er á um í tilskipuninni eða á þeim mörkum að eingöngu þarf að setja upp gufugleypa ef stöðin undirgengst meiri háttar endurnýjun eða ef byggð er ný stöð af þeirri stærðargráðu sem um ræðir til þess að innleiða tilskipun tvö þúsund og níu hundrað tuttugu og sex e b þarf að setja lagastoð fyrir því að skylda bensínstöðvar til þess að setja upp annars stigs gufugleypibúnað á bensíndælur í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 aflétta megi hinum stjórnskipulega fyrirvara ég vil taka það fram að það var haft samráð eða samstarf við olíufélögin varðandi þetta ég legg til virðulegi forseti að að lokinni þessari umræðu